De aceea, va trebui ca statele candidate și potențial candidate să trateze cu prioritate aspectele legate de funcționarea instituțiilor și de lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Nu pot spune că nu susțin abordarea Comisiei, însă consider că politica de extindere se concentrează prea mult asupra Balcanilor de Vest. Cred că situația Republicii Moldova este relevantă în discuția de față. Deși țara a înregistrat progrese, realizând reforme consistente în vederea apropierii de Uniune, până acum nu i a fost oferită nicio perspectivă de aderare. În final, doresc să fac apel la Comisie și la Consiliu să grăbească încheierea acordului de asociere și a planului de liberalizare a vizelor cu Republica Moldova.